In den vergangenen Jahren hat sich im Energie und im Strombereich unglaublich viel bewegt. Das Strommarkt Design muss deshalb entsprechend flexibler ausgestaltet werden. Mit der insgesamt guten Entwicklung der Erneuerbaren und ihrem stetig wachsenden Anteil im Energiemix verändern sich das Gesicht und die Bedingungen des Energiemarktes ja rasant Das Gewicht verlagert sich von zentraler hin zu dezentraler Organisation und vor allen Dingen zu den Bürgerinnen und Bürgern als Konsumenten und auch als Erzeuger.

Wir dürfen diese Entwicklung auf keinen Fall abwürgen. Angesichts äußerst unterschiedlicher Entwicklungen in den Mitgliedstaaten sollten wir uns auch davor hüten, die jeweiligen Maßnahmen zur Förderung der Erneuerbaren durch europäische Vorgaben zu verhindern, und deshalb sollten wir auch die noch notwendige Subventionierung von erneuerbaren Energien nicht ausschließen.